Signora Presidente, onorevoli colleghi, dopo anni di crisi economica, il dato che registro nel mio collegio è che le disuguaglianze sociali, minacciano il futuro del progetto europeo, ne erodono la legittimità e danneggiano la fiducia nell'Unione europea quale motore di progresso sociale. Se è vero che con la Brexit si è aperta una finestra di opportunità per l'Europa, la riduzione delle disuguaglianze deve rappresentare una delle principali priorità politiche, non solo per far fronte alla povertà o promuovere la convergenza, ma anche perché costituisce il prerequisito per la ripresa economica, la creazione di posti di lavoro dignitosi, la coesione sociale e la prosperità condivisa.